Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, permettez moi, en quelques instants, de rappeler le contexte politique qui est indispensable dans le cadre de notre discussion. Tout d'abord, c'est un accord agricole qui a été essentiel dans le cadre du statut avancé on l'a dit mais essentiel dans l'ultime partenariat de libre échange que nous souhaitons mener entre l'Union et le Royaume du Maroc. Deuxièmement, il y a le processus démocratique, tel que nous le constatons.

C'est pour nous une fierté mais aussi un exemple de constater ce qui s'est fait, là aussi, sur le territoire du Royaume du Maroc.

Je crois donc qu'intégrer le Sahara occidental dans la discussion n'est pas pertinent compte tenu des avancées que nous constatons.

ce soutien de la part de l'Union européenne? Nous votons pour cet accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc.